um nokkurt skeið hefur verið unnið að því innan evrópusambandsins að setja samræmdar reglur um skilameðferð fjármálafyrirtækja með skilameðferð er átt við allt ferlið frá því að fjármálafyrirtæki í kröggum fær eða getur fengið aðstoð til fjárhagslegrar endurskipulagningar og allt að því að slitameðferð lýkur að gerðin verði tekin upp í e e s samninginn stefnir allt í að svo verði en þetta er eitt af mikilvægum sviðum e e s samstarfsins og ekki við öðru að búast en að vinnunni fari að ljúka upphaflega var stefnt að því af hálfu evrópusambandsins að tilskipunin yrði gefin út veturinn tvö þúsund og tólf til tvö þúsund og þrettán en vinna við hana dróst á langinn vegna ágreinings um nokkra þætti hennar vó þar þyngst ágreiningur um fyrirkomulag sameiginlegs skilameðferðarsjóðs nú virðist fundin lausn á þeim ágreiningsefnum sem töfðu lokafrágang gerðarinnar fyrir rúmu ári var skipuð nefnd sérfræðinga til að hefja undirbúning innleiðingar gerðarinnar var við það miðað að unnt yrði að leggja fram frumvarp til nýrra heildarlaga á alþingi um skilameðferð fjármálafyrirtækja síðastliðið haust

það er óvarlegt að reikna með að nefndin nái að skila ráðherra frumvarpsdrögum fyrr en líða tekur á þetta ár af þeim sökum er nú stefnt að því að unnt verði að leggja nýtt frumvarp fram á löggjafarþinginu tvö þúsund og fjórtán til tvö þúsund og fimmtán ég rek þetta virðulegi forseti af þeirri ástæðu að vegna tafanna sem ég hef hér gert grein fyrir og þeirra áhrifa sem þær tafir hafa haft á undirbúning innleiðingarinnar hér á landi er nauðsynlegt að framlengja gildistíma ákvæðis til bráðabirgða númer sex við umrædd lög enn um sinn ákvæðið sem upphaflega var sett með lögum númer hundrað tuttugu og fimm tvö þúsund og átta um heimild til fjárveitingar úr ríkissjóði vegna sérstakra aðstæðna á fjármálamarkaði og fleiri neyðarlögunum svokölluðu veitir fjármálaeftirlitinu heimild til þess að grípa til sérstakra ráðstafana í samræmi við fyrirmæli ákvæðisins til þess að takmarka tjón eða hættu á tjóni á fjármálamarkaði hér er lagt til að gildistími ákvæðisins verði framlengdur til þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og fimmtán ekki eru lagðar til aðrar breytingar á ákvæðinu ákvæðið hefur tvisvar áður verið framlengt fyrst með lögum númer sjötíu og átta tvö þúsund og ellefu og síðan með lögum númer sjötíu og sjö tvö þúsund og tólf ákvæði í sömu eða efnislega sambærilegum myndum munu verða í frumvarpi að nýjum heildarlögum um skilameðferð fjármálafyrirtækja sem unnið er að á vegum ráðuneytisins og ég hef hér áður vikið að

það frumvarp fram á löggjafarþinginu tvö þúsund og fjórtán til tvö þúsund og fimmtán að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar